Ojoj, jaz bi pa tako želel, da bi se pogovarjali na osnovi enega znanja, ne. Najprej, ko govorite, kdo ima oblast v Evropi, morate nekaj vedeti, ne, kako poteka odločanje v Evropi. V Evropski komisiji imata Alde in socialisti skupaj večino. Ko jih sešteješ, imata tam okoli dvesto petdeset, ne, proti dvesto šestnajst to je razmerje v Evropski komisiji. Itak pa, najbolj glavne odločitve, od kje pridejo? Ja, iz Evropskega sveta, ne, kjer so pa predsedniki vlad. In kdo je imel vlado v Sloveniji in večino vlad v Evropi v minulih letih? A jih je imela EPP? Ne, socialisti so jih imeli, ne, pa EPP, pa liberalci, ne. Saj ste itak povezani med sabo. Pa še kakšni zeleni vam "štango" držijo, pa še kakšno nosijo zraven. V glavnem, to je dejstvo, ne. To se pravi, krivda, se bova malo drugače zmenila, ne, kot ste jo hotel vi pokazati, je vaša. Zdaj pa gremo naprej, ne. Prejle ste rekli, da je neproblematično to, ker se ukvarjamo z migranti in naredili ste celo tisto pravljico, ko sem mislil, da jo je že konec, da je to bodoča delovna sila za Evropo. Koliko teh migrantov pa dela, ljudje božji, no? Pa dajmo nehati s temi pravljicami. Prihajajo, kaj že, jedrski fiziki in doktorji znanosti ali nekaj takega, ne, ne? Koliko teh ljudi dela? Nič, "zero", nula. Tudi od tistih, ki so, sprejeli delo, kaj je bilo? V, mislim, da je bil, ta primer, ne, so iskali dvajset, pol so jih nekaj poslali na šolanje, do šole niti eden ni končal, na koncu so imeli nulo, ne. Ker niso prišli delat. To niso migranti, ki bi prišli z željo delati. Če bi Evropa hotela delovno silo, bi jo lahko uvažala iz okolij, ki so nam kulturno in civilizacijsko blizu, recimo od Ukrajine do, vseh ostalih držav. Zakaj se vztraja ravno pri Afriki in, Bližnjem vzhodu? To je zanimivo vprašanje. In na to vprašanje pa nimate odgovora, ne. Tisto, kar je problem tega, o čemer danes govorimo, to je "global compact for sef orderly and regular migration", kot se v originalu imenuje, ne, ker itak original velja, ali globalni sporazum za o varnih, pač, urejenih in zakonitih migracijah, kot se lažnivo in bombastično imenuje, če ga prevedemo v Slovenijo, kaj je problem tega? Noter imate gore strani, o pravicah migrantov, o tem, kako se bo migrante celo usposabljalo, da bodo takoj sporočili vsako kakršnokoli obliko šikaniranja ali negativno mnenje, da se bo potem najostreje ukrepalo in kaznovalo, ne, in se je lagalo tej slovenski javnosti, da to ni zavezujoče. Čakajte, šestinštiridesetkrat v tem materialu, gospe in gospodje, šestinštiridesetkrat, pojdite štet, lahko da sem se zmotil, ne, mogoče boste našteli sedeminštirideset, piše: "Zavezujemo se." Zavezujemo se. Zavezujemo se. In tukaj poslušamo, kako to ni zavezujoče. Ob tem, ko vam Boštjan M. Zupančič napiše, da je to ali znak neumnosti ali znak zavestnega zavajanja državljanov Republike Slovenije, pa je bivši predsednik ustavnega sodišča in sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice. Toliko o zatrjevanju, da to ne zavezuje. Da je pa komedija popolna, sem pa povedal, da je gospod doktor Cerar, ki je minister vaše vlade, ko je tole zagovarjal na odboru za zunanjo politiko na koncu, ko smo govorili o primeru, pač, teh, Brazilije, ki je izstopila iz, globalnega sporazuma, rekel, da bodo vseeno moral pa izvajati in preganjati sovražni govor, ker jih k temu zavezuje, globalni sporazum. To je bilo objavljeno, tudi imate na ne vem, tamle na, štiriindvajset ur pika com, ali pa kjerkoli, saj lahko sami preberete pa v magnetogramu imate, če boste hoteli pogledati, ne. Kako pol ni zavezujoč, ne? Kdo tule laže? Pa nehajte že lagati, no, ljudje božji. Še kako je zavezujoč! In to je problem. In kaj je bistvo tega zavezovanja, ne? Gre se za nasilno uveljavljane multikulturnosti. Kaj je v resnici multikulturnost? Multikulturnost je bil napad na ženske tamle u Barceloni, multikulti je bil Bataclan, klavnica, kjer so ljudi še strahotno mučili zraven, gore posilstev, gore vsega. To je tisto multikulti, ne. Ne moreš skupaj spraviti ljudi iz tako različnih okolij, razen seveda, če potem to narediš na silo. In za to v resnici pri tem globalnem sporazumu gre, ne. In ko ste prej nekaj govorili o tem, kaj je zelo pa kaj ni zelo; če uvažaš Afriko, dobiš Afriko, ne, dobiš recimo, Idi Amin je nekoč rekel: "Saj, jaz obstaja svoboda besede, ampak ne morem pa garantirati svobode po izrečeni besedi, ne." To je dobesedno to, kar vi govorite in kar tudi že delate, ker v vladi že nastaja predlog zakona, ki bo sankcioniral sovražni govor, čeprav vas nekateri najuglednejši profesorji, kot je recimo profesor Avbelj, ki je specialist tudi za evropsko pravo, opozarja, da je nesprejemljivo vsako administrativno preganjanje, oziroma omejevanje svobode javne besede. Za to v resnici gre. Zato, ker želite odstraniti, omejiti svobodo javne besede. In ker ste prej tako lepo govorili, spoštovani predhodnik, še vam odgovor. Poglejte, že sedemdeset let obstaja tale modrost, ne, da zelo zmeraj vpije o toleranci in jo pridiga, dokler ne zavlada. Tisti trenutek pa hoče utišati dobro. To je to, kar vi počnete, ne, in to je bistvo globalnega sporazuma. Bistvo globalnega sporazuma za katerega je tudi Boštjan M. Zupančič napisal, da pakt forsira cenzuro nasprotnih mnenj, to se pravi, predstavlja poskus grobega omejevanja svobode javne besede in zato tisti strah, o katerem sem prej govoril. Zato beg pred lastnim narodom. Zato si ne upate stopiti pred lastni narod. Kolega, ki je prej duhovičil oziroma je hotel duhovičiti, ne - mene ni strah, gospe in gospodje, jaz sem predlagal to, da gremo na referendum. Mene ni strah stopiti pred ljudi pa jih vprašati. Saj ljudje imajo vedno prav, če bodo pa odločili, da želijo neomejeno migrante, da želijo uveljavitev, tega globalnega sporazuma, pa pač bom to spoštoval, ne. To je demokracija. Ampak ne pa duhovičiti in v isti sapi poskušati preprečiti, da do referenduma pride. Glejte, gospe in gospodje, to ni samo strah, to je tudi sramota, ker je nedemokratično. Ker še enkrat povem: je ni bolj usodne, dolgoročno usodne teme zdajle v Evropski uniji in v Sloveniji, kot je vprašanje migracij. Z vsem, kar to zajema v najširšem pomenu besede. Od varnosti do blaginje, do vprašanja odnosa, komu daješ prednost, svojemu narodu, ali tistim, ki pridejo. Vse to je odprto. In zato imajo ljudje pravico da o tem sami odločijo, ker gre za tako usodno zadevo in sam osebno kadarkoli upam stopiti pred ljudi in preprosto reči: "Najprej Slovenija!"